Domnule președinte, investiția în copii este, de fapt, o investiție în viitorul societății noastre, iar creșterea și educarea acestora, în condiții decente și sigure, trebuie să fie permanent în atenția tuturor, indiferent unde se află. Comisia și Consiliul trebuie să găsească pârghiile necesare prin care să asigure existența unor garanții suficiente că interesul copilului este protejat în cazul unei adopții transfrontaliere. Este extrem de important ca, în astfel de situații, copiii să aibă posibilitatea de a menține legătura cu fundalul cultural, de a învăța și de a folosi limba maternă. Autoritățile implicate în procedurile de îngrijire a copiilor trebuie să depună toate eforturile posibile pentru a evita ca frații să fie separați. Dar Comisia și Consiliul trebuie să identifice mecanisme care să garanteze protejarea intereselor copiilor, cetățeni europeni, și subliniez, cetățeni europeni, și atunci când aceștia trăiesc în afara spațiului Uniunii Europene. Vorbim în special de țări terțe, dar care sunt beneficiare ale unor acorduri economice și comerciale cu Uniunea Europeană, cum ar fi, de exemplu, Norvegia. Această țară încalcă în mod flagrant valorile morale și sociale ale Uniunii Europene privind familia. Astfel, un copil de numai trei luni, aflat în perioada de alăptare, poate fi separat de familia sa biologică și dat în îngrijirea unei alte familii fără o decizie judecătorească și doar în baza unei decizii administrative pentru motive, de cele mai multe ori nefondate, ceea ce, desigur, este inadmisibil.